Voorzitter, ik dank de rapporteur voor de goede samenwerking, ik mag wel zeggen een bijzonder goede samenwerking. We staan voor een groot probleem, een probleem dat ons bestaan bedreigt.

Antibioticaresistente bacteriën kunnen tot 2050 een bedreiging worden die onze hele moderne samenleving ontwricht, zoals de financiële crisis van

Eigenlijk gaat het niet over cijfers. We moeten hier volop mee aan de slag.

Maar kijken we ook naar de menselijke gezondheidszorg het achteloos en vaak zinloos verkopen van kritische laatstelijnsantibiotica voor een griepje! Verkoop zonder medische voorschriften moet ook worden aangepakt, net zoals het dumpen van antibiotica op de markt.

Daarom worden er te weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld. Samen met een krachtig vaccinatiebeleid in de lidstaten moet Europa de ontwikkeling van innovatieve nieuwe antibiotica gaan ondersteunen. Ondertussen wachten wij nog steeds op een strategie voor de aanpak van vervuiling door farmaceutische stoffen.

Resistente bacteriën houden zich in deze tijden van migratie niet aan de grenzen en daar hebben we allemaal mee te maken.